Ich bin mir sehr sicher, dass eine große Mehrzahl der Bürger in meinem Heimatland und eine große Mehrzahl meiner Wähler darauf vertraut, dass wir in der Politik unsere Hausaufgaben machen. Ich weiß, dass ein Großteil der Bürger in Europa sich eben genau nicht mit solchen Themen beschäftigen möchte. Zum Verhandlungsmandat Halten Sie es denn für sinnvoll, wenn Sie vor einer Verhandlung alles auf den Tisch legen, auch was Ihre roten Linien sind, und am Ende überhaupt nichts mehr zu verhandeln ist? Läuft so eine Verhandlung?